Krasnodębski, pour le travail qu'il a mené avec beaucoup de patience. Je ne reviens pas sur le contenu technique de cette très importante proposition qui a été détaillé par le rapporteur et par la Commissaire.

Sur un sujet hautement souverain comme celui ci, c'est un véritable signe de confiance et de solidarité entre États européens que de mettre en place par voie communautaire un fonds pour éviter les doublons en matière de recherche et de développement dans le domaine de la défense, réduire les coûts et réaliser des économies d'échelle qui soient conséquentes.

Pour cela, précisément, le cadre européen est pertinent.

Je regrette que des amendements soient présentés dans le but exclusif de compromettre l'accord obtenu en trilogue. Les assurances qui ont été obtenues dans le cadre de cet accord étaient largement pertinentes et l'on peut s'étonner qu'un sujet de cette importance suscite de si médiocres moyens. Ce soir, je vais faire appel à tous mes collègues qui croient en l'Europe, qui croient en une intégration plus forte, dont la défense est un symbole hautement évocateur. Mobilisons nous pour une Europe plus sûre qui protège ses citoyens. Soutenons ce nouveau fonds de défense. Demain, posons la première pierre de l'édifice de l'Europe de la défense, avec pour buts ultimes de mieux assurer notre autonomie industrielle et stratégique dans les industries de la défense et de mieux assurer la sécurité de nos citoyens.